Pues es lo que se conoce como un acoso persistente en el que una persona impone comunicaciones no deseadas a otra, cortando de manera peligrosa su libertad y su seguridad.

También los niños, que sufren acoso escolar, que llegan incluso al suicidio. Creo que las consecuencias para las víctimas de los hechos pueden ser dramáticas. Por ello, como legisladores, tenemos la obligación de legislar y no minimizar lo que realmente supone el acoso, que puede destrozar la vida de las víctimas, para que este delito sea penado como corresponde.

Por tanto, necesitamos una definición y una regulación clara para proteger a las víctimas y perseguir a los agresores. No podemos tener veintiuna definiciones legales, porque eso dificulta la armonización y la cooperación judicial europea.